Chyba wszyscy zgadzamy się, że obecnie Unia Europejska musi się zmierzyć z wyrafinowanymi kampaniami dezinformacji, radykalizacji, które rozprzestrzeniają się w internecie, ale też w szkołach czy więzieniach. Transgraniczny charakter terroryzmu oraz stały rozwój technologii umożliwiają fanatykom z całego świata błyskawiczne komunikowanie się ze sobą i werbowanie do swoich struktur.

Ale aby skutecznie przeciwdziałać radykalizmowi należy również przeciwdziałać skutecznie mowie nienawiści, która zalewa internet. I w tej sprawie musimy również znaleźć granice prawne, które określą, co jest mową nienawiści, a co nie, i jakie stosować środki, aby jej przeciwdziałać. Dlatego też cieszę się, że Komisja chce zwiększyć współpracę z sektorem internetowym i doprowadzić do usuwania terrorystycznych i ekstremistycznych treści z ich platform. Z kolei policja powinna wyciągać bezwzględne konsekwencje prawne wobec tych, którzy propagują postawy brutalnego ekstremizmu. Państwa członkowskie powinny z kolei lepiej współpracować w obszarach takich jak wymiana informacji i danych wywiadowczych, co pozwoli na skuteczne stosowanie nowych środków proponowanych przez Komisję.